Das ist besser für Europa und besser für die Zusammenarbeit mit dem Parlament.

Wir wollen eine faire Zusammenarbeit mit Ihnen und der Kommission. Die Kommission muss dabei der Motor, nicht der Oberlehrer Europas sein. Zwei Fraktionen haben sich hier zur Totalopposition entschlossen, das sind die Grünen und die Kommunisten.